Señor Presidente, a todos nos gustaría, como declaró el Cuarteto en Múnich, que en septiembre de 2011 terminen las negociaciones entre israelíes y palestinos y lleguemos a la solución de dos Estados en paz y seguridad.

Señorías, yo no creo que la pérdida de tiempo favorezca ni a Israel, ni al logro de la solución. Por un lado, me temo que cada vez será más difícil encontrar en Palestina líderes moderados con apoyo político suficiente para concluir acuerdos —que no serán fáciles— con Israel. Por otro lado, si continúan los asentamientos, cada vez será más difícil lograr un Estado palestino realmente viable. Señora Ashton, yo coincido con usted en que el proceso de paz no debe aparcarse por las transformaciones políticas que experimenta la región. Si estas desembocan, como todos deseamos, en regímenes democráticos, sensibles a las aspiraciones de sus pueblos, el clima en la región para Israel será todavía menos favorable. Quizá tenga que afrontar Israel un nivel de aislamiento y de presión más elevado por parte de algunos de los Estados vecinos árabes. En conclusión, a todos, también a Israel, nos conviene una solución cuanto antes.